Naše ekonomiky prechádzajú veľmi ťažkým obdobím, obdobím krízy, ktorej dopady pociťujú najmä tzv.

Títo ľudia sa boja o svoju prácu, boja sa o svoju existenciu, o svoje deti a práve to vytvára akúsi živnú pôdu, tento strach a obavy, pre nárast krajne pravicového extrémizmu v Európskej únii aj v členských štátoch. V minulosti schovávali krajne pravicoví extrémisti svoje tváre za rôznymi maskami a kuklami. Dnes však pochodujú námestiami a verejne vystupujú pred médiami. Nielen to, títo ľudia, ktorí okolo seba šíria nenávisť voči Rómom, voči Židom, prisťahovalcom, homosexuálom, zakladajú politické strany a, žiaľbohu, práve v tomto komplikovanom období úspešne kandidujú do národných, ale aj do Európskeho parlamentu. Nakoniec, nebolo to tak dávno, čo sme boli svedkami aj tu, na pôde tejto demokratickej inštitúcie, tu v Európskom parlamente, príchodu, resp. pochodu niektorých poslancov v uniformách pripomínajúcich fašistické obdobie druhej svetovej vojny. Chcem sa vás preto opýtať, vážený pán predseda, akým spôsobom chcete v budúcnosti zo svojho postu a Komisia ako orgán proti takémuto znevažovaniu pôdy Európskeho parlamentu, ale najmä voči konkrétnemu boju proti extrémizmu, prijímať opatrenia.